Trotzdem glaube ich, dass wir dieses Mal ein sehr gutes Regelwerk vorgelegt haben, das all die Dinge umfasst, die notwendig sind, um Geldwäsche dauerhaft wirksam zu bekämpfen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Gerade im Online Bereich gibt es große Möglichkeiten der Geldwäsche. Es gibt aber auch Online Angebote, die mit Geldwäsche nichts zu tun haben.

Nur so kann ein Beitrag dazu geleistet werden, dass man Geldwäsche auch wirksam bekämpfen kann und dass diejenigen, die nicht die Absicht haben, als Geldwäscheeinrichtung missbraucht zu werden, entsprechend geschützt werden. Das gehört ja auch mit dazu.

Das ist unsere gemeinsame Verantwortung